Voorzitter, al decennialang bepalen bedrijven als Bayer, Monsanto en Syngenta hoeveel van hun landbouwgif op onze akkers, velden en voedsel terechtkomt. De gevolgen zijn duidelijk zichtbaar bijensterfte, biodiversiteitsverlies, vervuiling van bodem en water, gezondheidsschade bij mens en dier, en boeren die niet eens meer weten hoe ze voedsel kunnen produceren zónder chemische stoffen.